Připomenu článek 14 agendy OSN, který hovoří o tom, že máme chránit a udržitelně využívat moře a oceány, přitom samotný průmyslový rybolov skutečně představuje katastrofu pro biodiverzitu a právě úroveň života v oceánech.